Hvala lepa. Se opravičujem, ker je ravno prihaja do odhodov nekaterih članov vlade. Vse lepo pozdravljam, tudi hvala lepa za zastavljeno vprašanje. Se strinjam, da gasilsko reševalni center, da je v Postojni nujno potreben, zlasti glede na te nove okoliščine, ki so posledica tudi podnebnih sprememb ves čas. Imamo težave z naravnimi nesrečami, požari, žled in podobno. Tako, da, Ministrstvo za obrambo je gotovo zainteresirano, da pride do izgradnje gasilsko-reševalnega centra, res pa je, da Ministrstvo za obrambo po splošni veljavni zakonodaji ne more vlagati v izgradnjo takih centrov, razen če je to posebej dogovorjeno. In kar se tiče Postojne, veste, da obstaja poseben dogovor med Ministrstvom za obrambo in občino Postojno glede uporabe vadišča v Počku in tam v tem dogovoru je tudi določeno, da bo v nekaj letih Ministrstvo za obrambo pomagalo pri sofinanciranju tega gasilsko-reševalnega centra. V tem dogovoru imamo tudi navedeno, da bomo sofinancirali določen del, javne infrastrukture, potem je tudi dogovorjeno, da tiste nepremičnine, ki jih ne potrebuje Ministrstvo za obrambo, da se jih prenese na občino Postojno. Tak dogovor je bil podpisan, žal pa se je zgodilo, da je občinski svet v Postojni preklical veljavnost tega dogovora. S tem, ko je prenehal veljati ta dogovor, so tudi padle vse pravne podlage za realizacijo vsega tistega, kar je določeno v tem dogovoru, zato bo predvsem neodvisno od Ministrstva za obrambo, zlasti tudi ne od ministra za obrambo, kakšna bo nadaljnja usoda tega odgovora. Če bo ostal takšen status, kot je, da bo preklican in da ne bo več veljal, potem pač bo morala občina, ko pravite, da bo morala, namesto da daje sredstva za socialo, za neprofitna stanovanja, za druge potrebe, bo pač očitno primorana vlagati v ta gasilsko-reševalni, center. Tako da odgovornost za to, kako bo potekalo nadaljnje financiranje tega centra predvsem zavisi od vodstva občine in zlasti od občinskega sveta. Če, ta dogovor ne bo več veljal, če ne bo oživljen, potem nimamo pravnih podlag, da lahko vlagamo v izgradnjo gasilsko- reševalnega, centra. Moram pa reči, da v zvezi s tem, da, je načrtovan in že dogovorjen sestanek, z županom občine Postojna, kjer pričakujemo odgovore na ta vprašanja, kaj namerava občinski svet, kaj namerava on storiti kot, župan občine, Postojna, ker brez, pravnih podlag bi prekršil pač, vso veljavno zakonodajo, ko gre za namen sofinanciranja izgradnje gasilsko-reševalnega, centra. Še enkrat ponavljam. Ministrstvo za obrambo seveda si želi, da pride do zaključka izgradnje tega, gasilsko-reševalnega centra glede na to, pa da je vadišče Poček strateškega pomena za Slovensko vojsko in tudi za nadaljnji razvoj Slovenske vojske, smo seveda zainteresirani, da pride ponovno do oživitve tega dogovora, ker če do tega ne bo prišlo, bo pa Ministrstvo za obrambo skupaj s Slovensko vojsko primorano, da začne preučevati, druge možne rešitve, ker, Slovenska vojska pa ne more na svojem ozemlju biti brez, vadišča, ker to pač potrebujemo za, delo, Slovenske, vojske, tako da, vse zavisi od tega, kako bojo potekali pogovori z vodstvom občine in kaj bo storil tudi Občinski svet Občine Postojna.